Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, il Suo mandato e quello della Sua Commissione si avvia a conclusione ed è dunque tempo di bilanci e di pagelle. Il tempo a mia disposizione, purtroppo, non mi consente di assegnarle un voto per ogni materia perché sarebbero peraltro molte le insufficienze. Mi soffermo quindi su una delle più importanti eredità il piano di investimenti che porta il Suo nome il piano Junker. Un piano che invece che puntare su rinnovabili ed efficienza energetica finanzia ancora oggi le fonti fossili. Basta guardare ai progetti di interesse comune nell'ambito energetico dei 195 progetti approvati nel 2017, ben 77 riguardano il gas e 7 il petrolio. Stessa cosa per il 2019, la bozza dei nuovi progetti ne conta infatti ben 55 legati alle fonti fossili. È così che vogliamo avviare davvero una transizione energetica? In una fase storica di emergenza climatica, Lei ha quindi drammaticamente ritardato le azioni necessarie a contrastare il cambiamento climatico e questo dovrà spiegarlo ai giovani che protestano nelle strade di tutta Europa e alle generazioni future. In questi giorni, discutiamo, come sa, di un nuovo piano di investimenti, questa volta sostenibili, si spera, proposto dalla Presidente von der Leyen un trilione di euro per far fronte all'emergenza climatica. Spero, però, che questo Parlamento non si faccia ingannare ancora una volta dagli specchietti per le allodole e dai presunti effetti leva come quelli promossi dal Suo piano e per i quali, peraltro, anche la Corte dei conti ha sollevato e solleva dei dubbi e si unisca a me nel chiedere garanzie concrete alla Presidente von der Leyen perché in questo Green New Deal ci siano risorse vere. Per salvare il pianeta abbiamo bisogno di un piano straordinario di investimenti verdi e non di finzioni ragionieristiche alla Juncker.